Parece adecuado mejorar estas normas para limitar al máximo las arbitrariedades, pero, mientras se acometen las reformas o la armonización, que reiteradamente ha solicitado y está solicitando hoy este Parlamento proceso que llevará, además, un tiempo podríamos realizar otro tipo de cosas una de ellas, reforzar las medidas de control, favorecer la presión que pueden ejercer los afectados sobre las aerolíneas e incrementar las sanciones que estas puedan recibir por incurrir en prácticas fraudulentas. La colaboración de los afectados es para ello imprescindible. Por ello, mi pregunta, señor Comisario, es ¿cree buena la idea de efectuar una campaña específica para que los pasajeros conozcan en profundidad los derechos que vulneran estas prácticas? ¿Cabría la posibilidad de establecer en los aeropuertos que utilizan estas aerolíneas algún tipo de asesoría documental o digital que propicie este incremento de la sensibilización y los materiales sobre los que pueden decidir los organismos de control?